Blokuje ten projekt jakaś grupa państw i, jeżeli można, to ja się chciałem Pana spytać bo rozumiem, że Pan nie może nam tych państw podać ile państw jest przeciwnych i jakich argumentów używają te państwa.